Señora Presidenta, Comisario Hill, Señorías, lo primero, agradecer la presencia hoy aquí del Comisario y sus explicaciones respecto a su propuesta. Estoy de acuerdo con el Comisario en que, sin duda alguna, tenemos que estar comprometidos en la lucha contra la ingeniería fiscal y, sobre todo, por una razón que nos ha explicado el Comisario no podemos permitir que nuestras pymes, que son el motor del crecimiento y de la creación de empleo en la Unión Europea, estén en desventaja fiscal respecto a las grandes multinacionales. La elusión del impuesto de sociedades y la competencia fiscal perniciosa son dos de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la Unión Europea. Las grandes empresas y grandes multinacionales se amparan en la complejidad de las normas en materia fiscal y la falta de cooperación de los Estados miembros para trasladar sus beneficios y reducir al mínimo su carga fiscal y, queridos colegas, no podemos permitirlo. La transparencia fiscal debe ser uno de nuestros objetivos para garantizar que los errores del pasado no se vuelven a repetir. La Comisión Europea nos ha presentado su propuesta en defensa de los intereses de los ciudadanos europeos, de las pymes y de la transparencia

Debemos ser capaces de exigir los datos suficientes para distinguir la parte de la actividad de un negocio con alcance multinacional de la que está relacionada con una jurisdicción específica.